Monsieur le Président, le 5 décembre dernier, l'économiste et prix Nobel Maurice Allais déclarait que le fondement réel de la crise résidait dans l'Organisation mondiale du commerce, qu'il fallait réformer d'urgence, son analyse étant que le chômage de masse actuel était dû à la libéralisation totale du commerce, une libéralisation qui ne sert que les riches. Sourds aux souffrances des peuples, l'OMC, le G20 et la Commission s'obstinent, pour les beaux yeux de la finance internationale et des grandes multinationales capitalistes, à vouloir conclure à tout prix le cycle de Doha et à déclarer une guerre absurde au protectionnisme.

Ils poussent l'ignominie et le cynisme jusqu'à prétendre servir ainsi les intérêts des pays les plus pauvres. Comme le démontre Maurice Allais et les économistes lucides, la libéralisation totale du commerce provoque la concurrence de tous contre tous, les délocalisations, ce qui engendre l'austérité salariale, le chômage de masse, et donc la crise de nos économies. Si nous ne réagissons pas, le libre échange généralisé conduira notre civilisation à sa perte bien plus rapidement que le réchauffement climatique.